Gemäß Artikel 24 und 21 des EU Vertrags sind die Ziele einer Gemeinsamen Außen und Sicherheitspolitik die Förderung der Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte. Mit viel Getöse hat die Union also mit der Türkei dieses Rückführungsabkommen abgeschlossen, und diejenigen, die sich als die Hüter der Demokratie, der Menschenrechte fühlen, die immer mit erhobenem Zeigefinger hinweisen und auf die europäischen Werte zeigen, gerade die waren sehr froh, dass nun jemand anderer die europäischen Außengrenzen schützt und diesen unbequemen Schutz übernimmt. Doch man hat sich den Falschen ausgesucht Erdoğan ist ein Despot, der Presse und Menschenfreiheit mit Füßen tritt, Minderheiten ignoriert, der die Türkei mehr und mehr islamisiert und sogar gegen die eigene Bevölkerung einen Bürgerkrieg führt. Meine Damen und Herren! So sieht keine glaubwürdige Politik aus! Unsere Bürger können diese hohlen Phrasen, was man alles tun müsste, nicht mehr hören. Statt die Verantwortung abzuwälzen, müssten wir selber Europa schützen und Politik mit Rückgrat machen und nicht mit Scheckbuch.